Want we hebben een goede praktische samenwerking met Rusland, maar er is voor ons één ding dat voorop staat, één fundamentele waarde, en dat is de democratie. Ik heb het gevoel dat de Russische autoriteiten op dit moment meer hun best doen om politieke partijen niet toe te laten, dan om de echte democratisering en modernisering door te zetten. Technische vereisten kunnen en mogen ook nooit een belemmering worden voor de vrijheid van vergadering of het oprichten van een politieke partij. Overheden zouden juist het openbaar debat en de politieke participatie van burgers moeten stimuleren.

Ik begrijp echt niet welk voordeel Rusland daarvan denkt te hebben als men zich de facto terugtrekt uit de Raad van Europa of gewoon ontkent dat er ook een Europees Hof voor de rechten van de mens bestaat.

Ik dank haar ook voor de duidelijke stellingname van daarnet.